hæstvirtur ráðherra gaf hérna áðan á tuttugu mínútum

náttúruarfleifð og dýraríki sem eru fágæt á heimsvísu djásn sem eru skuldbundin samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum að varðveita fyrir heimsbyggð alla hæstvirtur ráðherrann var jafnósnortinn af innihaldi ræðu sinnar eins og hann hefði verið að lesa fyrir okkur kökuuppskrift það segir sína sögu frú forseti það var ekki eins og þessi hæstvirtur ráðherra væri að fjalla um það einstaka mál sem slitið hefur þjóðina í tvær fylkingar árum saman allt hefur gengið eins og best verður á kosið sagði ráðherrann og hann sagði það oftar en einu sinni hæstvirtur forseti framkvæmdin sem hér um ræðir á eftir að verða sú framkvæmd í sögu íslendinga eða ég vona það alla vega að hún verði jafn söguleg sem þeirri framkvæmd sem mestar deilur

og ég held að það verði allir sem um þetta mál fjalla og ekki síst við á löggjafarsamkundunni að viðurkenna það að hér er fólk búið að standa í blóðugum slagsmálum nánast

átökin hafa verið gríðarleg og það verðum við að viðurkenna miklar tilfinningar hafa verið í málinu og við verðum eiga að viðurkenna þær auðvitað telja sérfræðingar landsvirkjunar að aldrei

að það er alls ekki við það fólk að sakast sem hefur unnið þessi störf þó að hér hafi verið ýmsu ábótavant þeir einstaklingar hafa unnið sín störf af trúmennsku en við sem höfum mótmælt þessum framkvæmdum og höfum viljað fara aðra leið í atvinnuuppbyggingu á austurlandi leyfum okkur að taka stórt upp í okkur eða vera þung í okkar málflutningi í garð stjórnvalda hvers vegna vegna þess að ákvörðunin um kárahnjúkavirkjun var pólitísk ákvörðun hún var tekin af ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og hún var studd af stærsta stjórnarandstöðuflokknum samfylkingunni lengst af líka af formanni samfylkingarinnar háttvirtur þingmaður ingibjörgu sólrúnu gísladóttur sem talaði hér áðan hún var þá borgarstjóri og á þeim tíma sem ákvarðanirnar voru teknar hafði hún ekkert við hraðann á afgreiðslu mála athuga eins og hún hefur nú og fram kom vel í ræðu hennar sú afstöðubreyting sem kom fram í máli háttvirts formanns samfylkingarinnar og sem hefur verið að eiga sér stað úti í samfélaginu hefur verið að verða hægt og bítandi er árangur að dugandi baráttu náttúruverndara bæði einstaklinga og fólks sem starfar í frjálsum félagasamtökum og ekki síst þeirra sem barist hafa í þeim stjórnmálaflokki sem undirrituð talar fyrir vinstri hreyfingunni grænu framboði ég er stolt af því að geta þakkað okkur stóran þátt í þeirri hugarfarsbreytingu sem er að verða hér í sölum alþingis og ekki síður úti í samfélaginu það er gríðarlega mikilvægur árangur af mikilli baráttu sem hefur verið mjög erfið eins og ég sagði áðan hefur framsóknarflokkurinn lengst af dregið þennan vagn enda hefur hann farið með völdin bæði í iðnaðarráðuneytinu og umhverfisráðuneytinu á þessu tímabili nei nei við höfum verið í það er gott að fá þessar yfirlýsingar frá sjálfstæðismönnum að þeir hafi verið í þessu að fullu það er auðvitað rétt hins vegar

ákvörðunin var réttlætt með þjóðhagslegri hagkvæmni eins og kom fram í máli hæstvirts ráðherra og byggðarlegum rökum þetta átti að lyfta atvinnulífinu á austfjörðum í hæstu hæðir og gott og vel það vildum við öll að það yrðu teknar jákvæðar ákvarðanir fyrir atvinnulíf á austfjörðum og atvinnulíf allrar þjóðarinnar úti um allt land líka á vestfjörðum sem hafna stóriðju nota bene en við ákvarðanatökuna og umhverfismatsferlið misbeitti þessi ríkisstjórn valdi sínu oftar en einu sinni hún keyrði málin í gegn fram hjá lögum hún sveigði framkvæmdirnar inn á þá línu sem henni hentaði skýrasta dæmið um það var auðvitað úrskurður umhverfisráðherra sivjar friðleifsdóttur þar sem hún sneri við faglegum úrskurðum skipulagsstofnunar sem hafði gefið þessari virkjun falleinkunn og þessi virkjun hafði líka fengið falleinkunn í rammaáætlunar fyrsta áfanga sem hæstvirtur ráðherra flaggar nú og ætlar að fara að nota sem grundvöll leyfisveitinga um orkukosti í nánustu framtíð nú má draga rammaáætlunina fram og draga af henni einhvern lærdóm og segja að það sé eitthvert vit í henni en hún hafnaði kárahnjúkavirkjun líka eins og skipulagsstofnun skilyrðin sem hæstvirtur ráðherra siv friðleifsdóttir setti voru til málamynda einhvers konar mótvægisaðgerðir gegn óafturkræfum spjöllum framkvæmdanna og þessar málamyndaaðgerðir voru stundum eins og mér liggur við að segja ég leyfi mér að segja núna eins og vondur brandari það er kannski ekki gott að nota það hugtak þegar maður er að tala um jafnalvarlegt mál og raun ber vitni en hvernig ætlaðist hæstvirtur umhverfisráðherra og þessi ríkisstjórn til þess að þjóðin gæti liðið það að horfa upp á vinnuvélar tæta upp þykka gróðurþekju á hálsinum óviðjafnanlega austan jöklu undan því yfirskini að það væri verið að það væri verið að framkvæma mótvægisaðgerðir gegn foki gegn gróðureyðingu átján kílómetra langt sár í hnausþykkan jarðveg og óviðjafnanlega gróðurþekju í sex hundruð fjörutíu metra hæð yfir sjávarmáli upp undir vatnajökli í ævintýralandi öræfanna umhverfis snæfell auðvitað var þetta eins og vondur brandari þetta var auðvitað skammarlegt að láta sér detta það í hug að koma þessari framkvæmd í gegn á mótvægisaðgerðum af þessu tagi á öllum stigum þessa verks hafa blasað við vísbendingar um neikvæð áhrif ekki bara umhverfið heldur líka á samfélagið og það sem skráð hefur verið og sagt hefur verið um þau mál ýmislegt af því er nú þegar að koma fram og meira á örugglega eftir að koma í ljós hvaða áhrif á samfélagið það eru ótal áhrif á samfélagið sem ég hef ekki hvaða neikvæðu áhrif neikvæðu áhrifin á samfélagið hafa orðið gríðarleg vegna þess að þetta er eins og kári þorgrímsson í garði sagði á sínum tíma stærð verkefnisins er ámóta og verið sé að græða fílshjarta í barn allir á austfjörðum voru að vonast eftir lítilli sætri hundrað tuttugu þúsund tonna álverksmiðju ekki fjögur hundruð sextíu þúsund tonna álverksmiðju en ég á eftir að fjalla núna um lélega arðsemiskröfu virkjunarinnar sem hefur líka verið gagnrýnd frá fyrsta degi og á öllum stigum þessa máls hafa ráðherrar ríkisstjórnarinnar verið eins og úlfur í sauðargæru þar sem þeir hafa ekki þreyst á því að gefa yfirlýsingar um það hversu miklir náttúruverndarsinnar þeir væru hversu miklir útivistarmenn þeir væru hversu mikið þeir kynnu að meta náttúruna og hversu mikið tillit væri tekið til umhverfisáhrifa þessara framkvæmda menn hafa stært sig af stefnu um sjálfbæra þróun þeir hafa veifað þessu eins og ég sagði um fyrsta áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma haft uppi fögur fyrirheit um öflugt samráð um málefni umhverfis og náttúruverndar og talað með fjálgleik um nauðsyn þess að stækka sjónarmið þeirra sem vilja nýta orkuauðlindirnar og þegar ómar ragnarsson er kominn fram í dagsljósið sem mótmælandi búinn að viðurkenna andstöðu sína við kárahnjúkavirkjun og stór hluti þjóðarinnar er búinn að taka undir með okkur sem allan tímann höfum viljað leita annarra leiða um atvinnuuppbyggingu þá skýtur upp kollinum þessi nýi formaður framsóknarflokksins hæstvirtur iðnaðarráðherra sem kemur hér úr seðlabankanum eins og til að lappa upp á lemstraða ímynd framsóknarflokksins sem er lemstruð vegna frangangs síns í þessu máli og nú gefur hann út miklar yfirlýsingar þegar hann kemur hér til valda að ríkisstjórnin reki enga stóriðjustefnu það sé hinn mesti misskilningur afturvirk stefnubreyting hefur það verið kallað og auðvitað hafa menn brosað út í annað fyrir vikið nú er það svo að ótalmargt mætti segja um þessi mál og áhættumatið sem fram fór á sínum tíma segir sína sögu og háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir fór vel yfir það á hvern hátt menn voru blekktir eða upplýsingum var haldið frá fólki en um það vil ég líka segja að nítján hundruð áttatíu og níu kom guðmundur sigvaldason einn okkar færustu jarðvísindamanna sem nú er ekki lengur á meðal okkar og hann gaf út yfirlýsingar um sprungur á stíflustæðunum og sprungur í lónstæði hann spurði spurninga sem tumi magnússon er að spyrja í dag hversu mikið gliðna sprungurnar við farg lónsins nítján hundruð níutíu og níu ætlaði ég að sækja nítján hundruð níutíu og átta eru þessar vangaveltur guðmundar sigvaldasonar komnar fram það hlustaði ég sjálf á hann segja á fundi í reykjavík og þær vangaveltur hans leiddu til þess að jarðvísindamenn voru að skoða þetta frá fyrsta degi þannig að það er ekki alls kostar rétt að við höfum fyrst verið vöruð við þessum hlutum þegar sem við leggjum til að alþingi feli ríkisstjórninni að framkvæma nýtt óháð áhættumat fyrir kárahnjúkavirkjun þar sem allar stíflurnar verði metnar með tilliti til að hætta stíflurofi auk þess sem mat verði lagt á það hvort fyrir liggjandi viðbragðsáætlanir séu fullnægjandi það er eitt sem hefur gleymst í þessari umræðu og við höfum ekki nefnt hér og við skulum ekki gleyma að viðbragðsáætlanir fyrir mögulegt stíflurof eða aðrar alvarlegar uppákomur þar hefur málum verið verulega ábótavant við leggjum það til að til verksins verði skipaður starfshópur óháðra sérfræðinga á sviði jarðvísinda og mannvirkjagerðar og áhættumatsgerðar og það verði áskilið að þessi sérfræðingahópur eigi möguleika á að kalla til sín erlenda sérfræðinga því við teljum það ljóst að það áhættumat sem liggur fara sé ekki fullnægjandi enda sé það unnið af þeim sömu aðilum og landsvirkjun hefur haft með sér í vinnu við áhættumat frá fyrsta degi þetta getum við gert ákveðna bragarbót á og því vil ég nefna það hér að það væri fengur að því að fá stuðning á alþingi við þá tillögu okkar sem við höfum lagt fram og ég hef orðað hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur það að

hann talaði þannig í ræðu sinni að hér hefði allt gengið eins og best hefði á kosið fjölmiðlar hafa sýnt okkur fram á annað og vísindamenn hafa velt upp hlutum sem ég held að hæstvirtur iðnaðarráðherra verði að gefa okkur aðeins betur grein fyrir því hvernig hann lítur á það sem skiptir verulegu máli í þessari umræðu líka er auðvitað þessi oftrú þessara stjórnvalda á stóriðjunni þessi ofuráhersla sem íslensk stjórnvöld hafa lagt á uppbyggingu orkufreks iðnaðar hér á íslandi og þegar iðnaðarráðherra talar um að nú sé búið að koma öllum hlutum út á markað og þetta sé bara fyrirtækjanna og sveitarfélaganna að taka þessar ákvarðanir þá verður auðvitað að skoða það í réttu ljósi við á alþingi höfum staðið frammi fyrir því að fara í gegnum afgreiðslu mála eins og raforkumálanna ég vil nefna vatnalagafrumvarpið frá því í fyrra við höfum tekist á um auðlindalögin og það hefur verið gríðarlegur ágreiningur um þessa breytingu þar sem raforkukerfið hefur verið markaðsvæða og efnt til einhverrar samkeppni sem fjöldinn allur af mætum sérfræðingum heldur fram að verði aldrei hægt að stunda á íslenskum orkumarkaði þannig að það umhverfi sem orkumarkaðurinn býr við núna er auðvitað skapað inni á hinu háa alþingi og ég vil innramma það og undirstrika að það umhverfi hefur aldrei verið mér að skapi og okkur sem í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum starfað við hefðum viljað sjá öðruvísi á málum haldið hér við töldum ævinlega að það hefði verið hægt að sækja um undanþágur frá orkutilskipun evrópusambandsins sem stjórnvöld og aðrir flokkar hér á alþingi töldu að við þyrftum að innleiða ég vil segja að þessi ofuráhersla til stjórnvalda á stóriðjuna þegar stjórnvöld fara af landi brott gera út leiðangra til þess að sækja fjárfesta yfir hafið til að fjárfesta í orkuauðlindunum okkar þá finnst mér það alvarlegt mál því þar með finnst mér stjórnvöld vera að segja að eini möguleikinn okkar á að skapa einhver verðmæti af orkuauðlindunum okkar sé að selja ódýra orku til erlendra stóriðjufyrirtækja þessi stjórnvöld eru að opna augu sín fyrir því að það eru aðrar leiðir náttúruvernd er líka nýting og ferðaþjónustan okkar lifir ekki á því að sýna álver virkjanir eða risastíflur hún lifir hins vegar á því að sýna gersemarnar okkar djásnin okkar sem við eigum á hálendi íslands og í náttúru íslands og við getum ekki haldið áfram eins og við ætlum að gera núna á næstu fjórum árum að reisa álver í húsavík álver í helguvík stækka straumsvík klára norðurál það er of mikil fórn það er mál að linni og við þurfum að taka okkur hlé frá þessari stefnu sem þessi stjórnvöld hafa leitt yfir okkur og það ákveður þjóðin vonandi í næstu alþingiskosningum að gert verði